fundur er settur á alþingi fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu forseti vill geta þess að atkvæðagreiðslur verða síðar á þessum fundi og gert ráð fyrir að þær verði upp úr klukkan hálffjögur